Señor Presidente. Comisario, bienvenido una vez más de las muchas ocasiones en las que ha podido participar y debatir con nosotros en el Pleno y también en las Comisiones de Energía y de Medio Ambiente. Así que no se podrá decir nunca que no es usted una persona absolutamente disponible para todos los debates que están en el ámbito de su competencia. A partir de aquí, yo quería celebrar que hayamos tenido la oportunidad de estos dos debates y de todo este proceso en el Parlamento —no solamente hoy—, tanto en lo que se refiere a eficiencia energética como a energías renovables, dos elementos clave para conseguir los objetivos que se trazaron en París, y yo creo que lo que sustantivamente hay que hacer es conseguir esos objetivos.

Nada produce más frustración, nada produce más desafección hacia las instituciones representativas y las instituciones políticas en general que prometer lo inalcanzable y no conseguir aquello a lo que realmente uno se ha comprometido. Así que celebro mucho que estemos en realidad en esa senda y así tenemos que seguir.